Monsieur le Président, l'un des moyens de prévenir le terrorisme est le renseignement.

Est ce que tel est bien le cas aujourd'hui?

Un organe de contrôle parlementaire en la matière s'impose de toute urgence. En effet, point n'est besoin d'exiger de notre Parlement d'avaliser la transmission de plus en plus de données à caractère personnel de nos citoyens si, en revanche, les autorités américaines privaient nos services de données essentielles en matière de lutte antiterroriste. Cela implique la création d'une commission de contrôle parlementaire au sein du Parlement européen.